Señor Presidente, la actual legislatura del Parlamento Europeo arrancó hace un año y no ha habido un solo Pleno en el que no hayamos hablado de la crisis. Y es cierto que no tenemos nada más importante que hacer que hablar de una crisis que ha destruido 20 millones de empleos en Europa. Pero es muy importante que acertemos al definir el objeto, porque una ecuación mal planteada es una ecuación de imposible resolución. La crisis no es la crisis del euro en Grecia. Es una crisis que ha puesto de manifiesto tres asimetrías insoportables y que deben ser acometidas. La primera, la asimetría entre la economía real y la financiera. La segunda, la asimetría entra la unión monetaria y la ausencia de una unión fiscal, presupuestaria y de política económica que esté acompasada a las exigencias de la unión monetaria. Y la tercera, la virulencia de la crisis y de sus desafíos y, sin embargo, la lentitud exasperante de los mecanismos de respuesta y decisión que caracterizan a la Unión Europea. Por eso vamos con retraso a la hora de responder a todos esos millones de parados que nos miran y planteamos dificultades que no surgen en otros países que afrontan la crisis con mayor capacidad de decisión.

2020. Pero esas medidas extraordinarias no son gratis, están acompañadas de fuertes exigencias, restricciones y amenazas de sanciones a los países que no sean capaces de restringir el gasto y, por tanto, puedan comprometer también el crecimiento.

Y tuvimos ocasión de recordar que Europa no se hace solo con mercado interior ni con unión monetaria, no se hace principalmente de eso, sino de ciudadanía y, por tanto, este es el momento de recordar, de nuevo, que esos millones de ciudadanos europeos expresan su malestar con esta Europa que les estamos ofreciendo, con esa Europa que expresa más amenazas y sanciones a los países que no cumplen que incentivos a un modelo de crecimiento que sea capaz de recuperarlos para el empleo, para la cohesión social y para la lucha contra la pobreza. Sin esa Europa de los ciudadanos, esta crisis será una crisis de imposible resolución.